frú forseti ég get tekið undir með háttvirtum þingmanni margréti tryggvadóttur að það er lítill tilgangur með að halda fund hér að kvöldi til ef við vitum ekki hvert heildarplanið hér varðandi lok þingsins er við sjáum að ég vil nú ekki segja það að við séum ekki að nýta tímann vegna þess að þær umræður sem hér fara fram um stjórnarráð íslands eru bæði gagnlegar og mikilvægar en ég óska eftir því frú forseti að forseti skýri nánar áður en gengið verður hér til atkvæða hversu lengi hún hyggist halda þessum þingfundi áfram hvort það standi til að halda hann í dag það er til miðnættis eða hvort hún hafi einhver frekari fundahöld í huga ef við erum að hugsa um miðnætti er það nú kannski ekki óeðlilegt en ef við erum að fara eitthvert lengra inn í nóttina verð ég að hryggja frú forseta með því að ég verð að greiða atkvæði gegn þessari tillögu